Leider ist die Debatte schon vorbei, aber angesichts dieser ganz großen Zustimmung für Ihre Worte, Herr Barroso, hätte ich den Wunsch, dass Sie in dieser Klarheit auch den Rat ansprechen und nicht immer diese Spaltung haben, hier sind Sie deutlich, und in Brüssel, wenn sich die Staats und Regierungschefs treffen, dann bleiben Sie verschwommen.